Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emergenza umanitaria, ancora in corso nel Mediterraneo, ci impone di riformare quanto prima il sistema comune di asilo e, nello specifico, il sistema di Dublino, al fine di alleviare l'onere dell'accoglienza, sostenuto dai paesi soprattutto di primo approdo quali l'Italia, per esempio. Ed è proprio nell'ambito di questi Stati, in particolare in regioni quali la Sicilia da cui io provengo, che le autorità locali e regionali svolgono un ruolo fondamentale pesante nell'accoglienza di rifugiati e migranti. Non possiamo lasciare da soli sindaci e amministratori locali, i quali fanno il possibile, con le poche risorse che hanno a disposizione, ma il loro lavoro deve essere inserito all'interno di una più decisa azione sia di livello nazionale che supportata dall'Unione europea. Per questo motivo non sono contrario all'idea di concedere contributi più cospicui agli enti locali, nell'ambito dei finanziamenti europei rientranti nel fondo asilo e nel quadro finanziario pluriennale. Ritengo sia necessario aiutare gli sforzi degli Stati membri, seguendo un approccio condiviso ed evitando di sostenere criteri differenti all'interno delle diverse comunità territoriali. La crescita dei flussi migratori verso l'Europa potrebbe durare ancora per decenni a causa delle varie dinamiche geopolitiche in Medio Oriente, Nord Africa, Corno d'Africa e della perdurante situazione di indigenza in cui versano alcune regioni subsahariane.